Doamnă președintă, astăzi în România un grup de politicieni corupți condus de condamnatul și socialistul Dragnea, care este condamnat definitiv și are noi procese, a luat țara în mână și dă cu ea de pământ. Nu respectă programul de guvernare anunțat la alegeri, schimbă legile, șterge infracțiuni, îi subordonează politic pe judecători și procurori, transformă banii de investiții în mită electorală, distrug inima democrației pentru ca ei, politicienii corupți, să scape de justiție. Soarta a 20 de milioane de oameni stă, până la urmă, în cântar cu soarta unuia singur, cu salvarea unuia singur?

Suntem gazați, suntem bătuți, suntem împușcați cu gloanțe de cauciuc sau loviți cu grenade de mână. Asta nu ne împiedică să ieșim.

Asistăm cu disperare la scufundarea țării lovite de Dragnea, Tăriceanu și gașca lor.

Nu puteți să ne lăsați să sfârșim ca prizonieri ai câtorva sute de politicieni care au în mână pârghiile puterii. Vă cer să ajutați România pentru că, sub aparența democrației, România trăiește astăzi o dictatură criminală și tragedia golirii țării.

Ruperea noastră de Europa este coșmarul pe care istoria noastră l a trăit decenii la rând.